Es geht zunächst darum, dass wir uns entweder über die Mitgliedstaaten oder europäisch die weltweit technisch machbaren und höchsten Standards zu eigen machen. Dabei kann ich sagen, dass in Großbritannien hohe Standards und ein hohes bestehen. Dasselbe gilt auch für unser Partnerland Norwegen. In der Mitteilung wollen wir den Mitgliedstaaten vorschlagen, dass die jeweils höchsten Standards für Genehmigung, für Betriebssicherheit, für Notfallpläne, für Mitarbeiterbildung und weiterbildung in Europa allgemein verbindlich anerkannt werden. Zweitens Im Rahmen unserer Energieaußenkontakte werden wir das Thema einbringen.

Das heißt, ein Standarddumping dürfte eigentlich keiner europäischen Unternehmung, die weltweit agiert, zu eigen sein. Deswegen werden wir hier versuchen, dass die europäischen Unternehmen die technischen Standards, die ihnen in Europa möglich sind, auch exportieren und damit zum Schutz des Mittelmeerraums und anderer Räume beitragen.